la biodiversité s'effondre

Tous les voyants sont au rouge!

Face à ce constat, le temps n'est pas aux slogans politiques, à la communication vide de sens ou à la démagogie. Face à ce constat, le Parlement européen doit prendre ses responsabilités. Il est de notre devoir de déclarer l'état d'urgence écologique et climatique. Qu'est ce que cela veut dire?

Pas un euro dans les énergies fossiles.

Balayons devant notre porte!